Az illegálisan menekültek, a bevándorlók Szerbia felől érkeznek. Nem Horvátországból érkeznek, hanem Szerbia felől érkeznek.

És ez nemcsak egy tagállamnak a feladata, ez a mi közös feladatunk és közös felelősségünk is. Ezért gondolom, hogy a Bizottsággal együtt egy határozott ütemtervet, munkatervet, feladattervet kell kidolgozni, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy ne halálhajókról beszéljünk, ne arról, hogy meghússzorozódik az illegálisan menekültek száma, hanem arról, hogy megoldottunk egy problémát.